Signora Presidente, onorevoli colleghi, la nuova legislazione antidumping che discutiamo oggi ha un impatto importante sul futuro dell'industria europea e sulla vita di migliaia di lavoratrici e migliaia di lavoratori. Grazie al lavoro del Parlamento, per la prima volta si prende in considerazione, nella valutazione di pratiche ingiuste di concorrenza sleale, la non applicazione degli standard sociali e ambientali internazionalmente riconosciuti. È un primo timido passo visto che tali valutazioni vengono inserite nei considerando e non nei paragrafi del nuovo testo, ma è comunque un passo significativo. Sono molti infatti i paesi che violano le più elementari norme internazionali sul lavoro, non solo quelli che spesso sono bersaglio delle nostre preoccupazioni. Noi crediamo che l'Unione europea debba seriamente riflettere sulla propria politica industriale, o meglio sull'assenza di una propria politica industriale e di sviluppo. Insistere nel modello economico e sociale neoliberista, che ha lasciato al mercato tutto e che ha impedito agli Stati membri la programmazione economica, l'intervento pubblico in economia e gli elementi di pianificazione, ha indebolito la nostra industria e ci espone sempre più alla concorrenza di paesi terzi.